alþingi álykti að fela ríkisstjórn íslands að höfða mál á hendur breska ríkinu vegna hryðjuverkalaganna sem beitt var gegn íslendingum við bankahrunið og gegn atlantshafsbandalaginu og evrópusambandinu fyrir afskiptaleysi þeirra ríkisstjórnin krefjist skaðabóta að fjárhæð ellefu þúsund milljarðar króna vegna áhrifa af beitingu hryðjuverkalaganna fyrir sjálfstæði íslands virðingu efnahag og ímynd þjóðarinnar á alþjóðavettvangi það er nú svo að beiting hryðjuverkalaganna hjá bretum var ótrúlega ósvífin árás á litla sjálfstæða þjóð til að mynda þegar þáverandi forsætisráðherra bretlands lýsti því yfir í heimsfréttum að íslendingar báru gjaldþrota var það stórkostlegt slys og gríðarlega vont mál fyrir íslendinga það hefur sýnt sig virðulegi

höfðu ákaflega mikil áhrif á viðskipti íslendinga um allan heim til að mynda kom það mjög niður á fjölda fjölda íslenskra fyrirtækja sem eru staðsett víða um heim í nánast öllum heimshornum þessi gjörð setti stimpil á íslendinga setti á þá stimpil sem var mjög neikvæður flaug inn í fréttir allra fjölmiðla í heiminum og þar dúkkaði litla ísland upp sem óbótamenn þetta var slík gjörð að það er ástæða til þess að krefjast skaðabóta af hálfu breta skaðabóta sem er sanngirnismál vegna þeirrar hrikalegu árásar og álitshnekkis sem íslendingar urðu fyrir vegna gjörða breta og það mun taka langan langan tíma og kosta mikið bæði í vinnu fjármagni og útsjónarsemi að vinna aftur sess fyrir ísland á alþjóðavettvangi stungið upp á því virðulegi forseti að þess sé krafist af bretum að þeir greiði tíu þúsund milljarða svo koma þúsund milljarðar í viðbót sem skiptast á milli liðléttinganna hjá bretum aðalsmerki atlantshafsbandalagsins að þar væru allir fyrir einn og einn fyrir alla þegar ráðist er með slíkum efnahagslegum hætti á íslenska þjóð sjálfstæða íslenska þjóð sem er í atlantshafsbandalaginu eru það svik við málstaðinn svik við skylduna og hefðina að taka ekki upp hanskann fyrir þá þjóð sem ráðist er á þar brást atlantshafsbandalaginu bogalistin svo um munar og er til ævarandi skammar fyrir þann klúbb auðvitað á að skoða það með fullri alvöru eins og kom fram hér fyrr í dag í máli háttvirts þingmanns guðfríðar lilju grétarsdóttur hvort við eigum ekki bara að gefa þessum aðilum frí það er ekki nóg nefnilega að við látum í okkur heyra setjum fram kröfur við skulum láta kné fylgja kviði þessum mannskap sem vinnur svona er ekki treystandi

látum reyna á kröfugerðina og alveg það sama má segja um evrópubandalagið við erum í ákveðnum skuldbindingum og samningum og samfylgd og floti með evrópubandalaginu í gegnum evrópska efnahagssvæðið og þar höfum við bæði réttindi og skyldur skyldurnar höfum við staðið við en á okkur hefur verið hallað með réttindin því að auðvitað á evrópubandalagið að taka upp hanskann fyrir eina þjóð sem er í þessum hópi þegar á hana er hallað nei þá þögðu herrarnir í þetta er nákvæmlega sama naglasúpan við skulum bara finna okkur aðrar leiðir ef þeir keyra svona á okkar sjálfstæði okkar efnahag okkar menningu okkar virðingu þetta sýnir best

vegna þess að þegar kemur svo berlega í ljós eins og í þessu máli að þeir kunna ekki að vera stóri bróðir þeir kunna ekki að vera sá reyndasti í hópnum og sterki í hópnum heldur níðast þeir á þeim sem er minni máttar við munum standa það af okkur íslendingar en gjörðin ef söm ég vil vekja athygli á því virðulegi forseti að þetta er í annað skipti sem þessi tillaga er lögð fram hún var lögð fram á síðasta þingi þá var ekki sami hljómgrunnur og maður heyrir víða fyrir henni nú nú hafa íslensk stjórnvöld bryddað upp á því að þau kunni að sækja

evrópubandalagið og fleiri til saka sækja rétt til skaðabóta ef menn hefðu verið vel á verðinum og hugsað aðeins fram í tímann hefðu þeir hlustað á mín orð á síðasta vetri og þetta væri komið í fullan gang við vitum aldrei í þessu krumpaða réttarkerfi vestrænnar menningar þar sem geðþóttinn ræður mjög oft ríkjum og ekkert samræmi er í hlutum heldur hagsmunir ýmissa aðila ýmissa landa

við erum í raun að tala um réttarkerfi sem er miklu frekar fyrir bavíanalýðveldi en vestrænt lýðveldi eins og við teljum okkur er um að þau séu í dag það er auðvitað alltaf álitamál hvað maður setur fram í tölum í kröfugerð en tíu þúsund milljarðar ættu að duga eitthvað

og það er alveg eins hægt að segja að það sé hvorki of né van slíkt verður aldrei reiknað út til hlítar en í þessu sem öðru eigum við að hafa borð fyrir báru og miða við tölur sem er raunhæft að ætla megi að notist í slíkt verkefni tölurnar um kröfur á hendur atlantshafsbandalagsins og evrópubandalagsins eru auðvitað smápeningar miðað við stærstu töluna en það sýnir þó vilja okkar og afstöðu til þess að láta ekki traðka á okkur bretar kannski þekkja að úr sinni stjórnsýslu í gegnum aldirnar að kengúrurnar í ástralíu eiga það til að traðka á minni dýrum minni verum í samfélagi landsins það sama er að segja um þetta þessar þjóðir tröðkuðu á íslendingum eins og